En tout cas, merci pour vos réponses encourageantes, j'espère et je pense que le rapport dont nous avons discuté recueillera une large majorité et qu'il pourra constituer une base de réflexion commune pour construire ensemble une union douanière performante. Nous en avons besoin.